Hvala. Spoštovani poslanec, zdaj, - za socialo naj vas ne skrbi, ker po mojih podatkih smo - imamo dvajset odstotkov višje socialne transferje, kot jih ima Danska, recimo, ki je zelo visoko na na tem področju. Tako da, kar se sociale tiče, je Slovenija kar, zelo visoko rangirana. In zaradi oklepnikov zagotovo to ne bo trpelo. kibernetska varnost in vse, kar ste povedali - se popolnoma strinjam. Seveda. Ampak, kot sem povedal, hummerji so iztrošeni. In jih je treba nadomestiti, ker sicer boste lahko vi potem šli, bova šla po vojašnicah, po posamezni vojašnici, pa jim boste vi razložili, da bodo peš hodili, naokoli, pa da bodo šli v Afganistan pa bodo, tam, kjer je morebitno minsko polje bodo šli tudi peš ali pa s kolesi. tako da, tukaj je nekaj demagogije, a ne. Mi smo se, kot sem rekel, odločili, da bomo imeli sedem tisoč in nekaj vojakov, zdaj ugotavljamo, da mogoče se ta številka lahko tudi zmanjša po normativih, to je stvar neke druge debate, ampak odločili smo se, da bomo vojsko imeli. In če to vojsko imamo, jo moramo tudi os opremiti. A veste, tudi ko sem, na občini nabavljal gasilsko opremo, sem poslušal svetnike, ja, zakaj bojo pa lojtro imeli, saj jo ne rabijo, ne, in tako naprej. Vse sem poslušal, ampak taki, ki so najbolj govorili to, so potem prvi prišli, pomagajte, pomagajte, in to za banalne zadeve. Takemu, ki je bil najbolj proti, je avtolestev prva prišla rešit, ne vem, če ne celo neko žival z drevesa, ali nekaj banalnega je bilo. Tako da, A veste, doživeli smo vse sorte. In in če boste vi imeli toliko, da boste šli zdajle, danes je obletnica prve brigade, greva lahko skupaj tja, pa boste vi povedali, častnikom in vojakom, da ne potrebujejo te opreme iz oči v oči. Potem kar se tiče kibernetske varnosti, zagotovo jo je potrebno upoštevati in na tem bomo delali, ker smo bosi na tem področju, zagotovo. Tako da, ni maslo ali topovi, ampak je in maslo in topovi, če se tako izrazim. Je pa naša skrb, da to, izvajamo tako, da bomo pač zvozili. Hvala lepa.